Certes, ainsi présentée, l'équation n'est certainement pas démontrable, mais c'est dire que nous devons œuvrer ensemble pour donner à nos citoyens le goût de l'entreprise, le goût d'entreprendre. Je voudrais, à ce titre, me féliciter de la proposition de la Commission européenne sur l'entreprenariat social. C'est un secteur qui, à terme, représentera 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans l'Union européenne, qui représentera 3 à 7,5 de la main d'œuvre de l'Union européenne. Cette proposition, Monsieur Barroso, elle est ambitieuse, elle est opportune et je souhaiterais que, ensemble, Madame le Premier ministre, nous puissions arriver à l'adopter en séance plénière, pendant votre Présidence.